Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous voilà, à nouveau, penchés sur le dossier des agences de notation où, après six mois d'intenses négociations avec le Conseil, avec le soutien et l'intelligence de notre rapporteur, nous parvenons à un bon texte. Bien sûr, il y aura d'autres réformes nécessaires, mais je crois que c'est un point de rendez vous important.

Depuis longtemps, nous avions proposé que l'Union européenne se penche sur la possibilité de se doter d'une agence de notation indépendante.

Nous comptons, ici, au Parlement européen, sur la détermination de la Commission à mettre cela en route. Non pas qu'il s'agisse de casser le thermomètre, comme certains l'ont pensé, mais, dans une situation de marché où la plupart des investisseurs sont des investisseurs hors Union européenne, nous avons besoin de notre capacité d'éclairer les marchés, sur une base indépendante, en tenant compte de l'ensemble des données de l'économie

Puis, je me réjouis tout particulièrement que, avec le rapport que nous allons voter sous l'autorité de Leonardo Domenici, la question de l'évaluation des dettes souveraines pour protéger les États, lorsqu'ils sont dans une situation critique, ait pu être introduite. Je crois que c'est une bonne étape même si, bien sûr, ce n'est qu'une étape.